Der EGF war ursprünglich ein Instrument, das es ermöglicht hatte, Arbeitskräfte, die aufgrund der Globalisierung ihre Arbeit verloren haben, zu unterstützen tatkräftig zu unterstützen, wie ich meine. Es kam die Wirtschaftskrise, und man musste den Fonds auf jene Arbeitnehmer ausweiten, die unmittelbar und in der Folge der weltweiten Finanz und Wirtschaftskrise arbeitslos wurden. Für die Betroffenen war es auf jeden Fall eine notwendige Hilfe. Der vorliegende Vorschlag ist auf jeden Fall außerhalb des EU Budgets geführt und im Prinzip meiner Meinung nach illusorisch. Denn für einen tatsächlichen Mehrwert müsste er weit über das hinausreichen, was schon in den nationalen Gesetzen geregelt ist. Festhalten muss ich, dass der EGF nun ein deutlich geringeres Budget haben wird, nämlich 150 Millionen Euro pro Jahr, was ein Gesamtvolumen von einer Milliarde für die Zahlungsperiode von 2014 bis 2020 ausmacht.